Ce n'est évidemment pas avec ce type de mesure isolée que l'Europe va relever les défis éminemment complexes de la démographie et de l'emploi des femmes. Sérieusement, qui peut penser que l'on décide de faire un enfant, un bébé, pour bénéficier de cinq mois de congé au lieu de quatre mois et demi?

Protéger les femmes, c'est avant tout ne pas créer des conditions de nouvelles discriminations à l'embauche et au retour, à la réinsertion au travail, ce que confirment tous les experts de l'OCDE et de l'Union des classes moyennes par exemple, si nous poussons trop loin nos exigences.